Ils voudraient nous faire croire qu'il n'y a pas de politique européenne, au moment même où celle ci commence à apparaître sous nos yeux, à la fois à l'initiative de la France et de la Grande Bretagne et sous la houlette de Mme Ashton, qui a décidé de doter la politique européenne d'une cohérence et d'une efficacité sur la scène internationale.

La responsabilité de jouer tout notre rôle sur l'échiquier international pour, non pas choisir entre l'option militaire et l'option politique chacun sait bien qu'il n'y aura de solution que politique mais trouver tous les moyens, en articulant notre politique humanitaire, la menace militaire et notre stratégie diplomatique et politique. C'est cette articulation qui peut aujourd'hui donner une source d'espérance pour voir enfin les horreurs en Syrie se terminer.